hæstvirtur forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um heimild til samninga um álbræðslu á grundartanga með síðari breytingum frumvarp þetta er nú lagt fram að nýju þar sem ekki náðist að afgreiða það á síðasta þingi í ákvörðun eftirlitsstofnunar efta frá fyrsta júní tvö þúsund og fimm kemur fram það mat stofnunarinnar að íslenskum stjórnvöldum beri að grípa til viðeigandi aðgerða til að gæta þess að samningar við norðurál e h f feli ekki í sér óeðlilega mismunun á ríkisstyrkjum til aðila stofnunin taldi að breytinga væri þörf bæði á fjárfestingarsamningi íslenskra stjórnvalda og norðuráls e h f sem og á lögum númer sextíu og tvö nítján hundruð níutíu og sjö í ljósi þessa úrskurðar er í a lið annarrar greinar frumvarpsins lagt til að felldur verði niður b liður fyrstu tl fyrstu málsgrein sjöttu grein laganna sem fjallar um álagningu fjármagnstekjuskatts á arð

hluthafans á skattaári fyrir greiðslu arðs hér eiga því ekki samkvæmt þessari tillögu nú að gilda áfram sérstök sérákvæði heldur almennar íslenskar lagareglur eins og fram kemur í athugasemdum frumvarpsins kom í kjölfar samningaviðræðna um skatt til norðuráls fram ósk frá fulltrúum fyrirtækisins um að breytingar á samningi sem kallar á breytingar á lögunum annars vegar er um að ræða breytingu á tilgreiningu á rekstrarformi en norðurál er nú einkahlutafélag en ekki hlutafélag er þessi breyting lögð til í fyrstu grein frumvarpsins hins vegar er lagt til að lögunum verði breytt til samræmis við ákvæði laga um álverksmiðju í reyðarfirði en þar er kveðið á um að félagið skuli undanþegið breytingum sem kunna að verða á skattlagningarákvæði um frádrátt vaxtakostnaðar með þessari breytingu er aðstaða félaganna jöfnuð hvað þetta varðar